Marrákesben tegnap elfogadták az ENSZ globális migrációs csomagjának szövegét. Ma délben viszont, másodszori nekirugaszkodásra, az EP is kellő szótöbbséggel megszavazta a humanitárius vízumról szóló jelentést. A maga helyén mindkét dokumentum az illegális bevándorlás legalizálásának az útját egyengeti. Globális, illetve kontinentális szinten az ENSZ és az EU nem feltartóztatni, hanem elősegíteni akarja a migránsok invázióját. Emberi jogi jelentésünk az ENSZ kezdeményezés, valamint az ún. humanitárius vízum támogatásával ugyanerre törekszik. Üdvözlöm azon országokat, amelyek Magyarországgal egyetemben elutasítják az ENSZ paktumot. Meg kell védenünk Európát és országainkat, a népességi összetételüket és szuverenitásukat, kultúrájukat és identitásukat fenyegető illegális migrációtól!